virðulegi forseti á undanförnum árum hefur átt sér stað talsverð umræða um erfðabreytt matvæli á síðasta þingi kom ég með fyrirspurn til þáverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra um hvað liði innleiðingu reglugerða evrópusambandsins um merkingu á erfðabreyttum lífverum og rekjanleika matvæla og fóðurvöru þá voru svörin þau að þetta væri allt á leiðinni og síðan höfum við fengið fregnir af því endrum og kröfur um merkingar á afurðum af búfé sem alið hefur verið á erfðabreyttu fóðri þegar þessi reglugerð lítur loksins dagsins ljós sem er með ólíkindum hve lengi hefur verið á leiðinni hingað inn finnst mér í ljósi þess að vil viljum markaðssetja ísland sem hreint land með hreina vöru að að öll sú matvara þar sem erfðabreytt hráefni hefur verið notað við framleiðsluna verði merkt sem slík virðulegi forseti háttvirtir þingmenn þuríður backman spurði sömuleiðis á síðasta ári landbúnaðarráðherra þar kom fram að um sextíu og þrjú prósent af sojamjöli væri erfðabreytt og sjötíu og átta prósent af innfluttum maí þetta tel ég vera slíkar tölur að við eigum að gera þá kröfu að fæða sem verður til úr þeim búvörum sem þetta fóður er notað til verði einnig merkt því ber ég þá fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra hvort til greina komi að mati ráðherra að setja reglugerð sem auk kröfu um merkingu erfðabreyttra matvæla krefst merkingar á vörum þar sem erfðabreytt hráefni hefur verið notað við framleiðsluna virðulegi forseti þetta snýst um rétt neytanda til þess að vita hvað er í fæðunni sem hann neytir hverju sinni